Pane předsedající, já jsem velmi potěšen, že ve svém posledním vystoupení na půdě tohoto Evropského parlamentu mohu být pozitivní, na rozdíl od mnoha minulých vystoupení, kdy jsem, podle mého názoru, oprávněně kritizoval různé rezoluce a legislativní akty, které Evropský parlament přijal. Horizont je přesně tím typem programu, který bychom podporovat měli, pokud chceme udržet krok v oblasti inovací, nových technologií, vědy a výzkumu. Já jsem tedy spokojen s provizorní dohodou o tomto programu, doufám nyní v ambiciózní dohodu v oblasti jeho financování a věřím, že bude naplněna.